Ich habe nur die eine Bitte an alle Vizepräsidenten, nicht mehr bei der Donnerstagmittags Abstimmung ein schönes Wochenende zu wünschen. Wir haben heute Nachmittag Dringlichkeitsdebatten, wir haben Abstimmungen. Das sind vollwertige Abstimmungen, auch wenn viele schon abreisen. Ich bitte, nicht vor Ende der Sitzung das ist heute Nachmittag um 17.00 Uhr ein schönes Wochenende zu wünschen.